Madame la Présidente, la tempête économique et financière que nous venons de traverser a provoqué de nombreux dégâts.

Il est temps aujourd'hui, Monsieur le Commissaire européen, que vous soyez le capitaine d'une politique commerciale européenne ambitieuse et volontariste, orientée de façon décomplexée vers la défense de nos intérêts commerciaux et axée sur l'ouverture réciproque des marchés et sur la mise en valeur de nos avantages compétitifs. L'Union européenne doit trouver tout d'abord la juste voie entre l'ultra libre échangisme et le protectionnisme.

L'Union européenne est forte de certaines valeurs le respect de la protection de la propriété intellectuelle, la loyauté en matière d'investissements, l'accès aux marchés, la lutte contre les barrières commerciales non tarifaires et le respect des normes sociales et environnementales. Aussi se doit elle de les faire accepter comme principes auprès des pays émergents que sont l'Inde ou la Chine, qui sont non seulement des clients ou des concurrents, mais aussi des partenaires. Outre la nécessité d'établir des échanges équilibrés, il faut, Monsieur le Commissaire, que vous aidiez à booster la compétitivité de nos entreprises européennes.

L'innovation, l'investissement dans la recherche et le développement, le rayonnement international des pôles de compétitivité semblent être quelques unes des clés de sortie de crise.